Yo sé que esta es una cuestión que a los Estados miembros les daba un poco de miedo.

Es una gobernanza en profundidad, para hacer converger las economías de una forma que quiere ser competitiva, crear empleo y producir una redistribución como a la que siempre hemos aspirado los socialdemócratas.